Problem drastycznego niedożywienia w krajach Sahelu osiąga alarmujący poziom, dotykając co najmniej miliona dzieci.

Dodatkowo słabość struktur administracyjnych państw tego obszaru Afryki sprzyja rozwojowi przestępczości zorganizowanej i rozkwitowi terroryzmu, potęgując zagrożenie bezpieczeństwa nie tylko w tym rejonie świata. Z uwagi na stosunkową bliskość regionu Unia Europejska musi wykazać pełne zaangażowanie na rzecz ustabilizowania jego sytuacji wewnętrznej oraz podniesienia poziomu, także własnego bezpieczeństwa. Dlatego w pełni popieram wezwanie państw członkowskich do zmobilizowania wszelkich dostępnych zasobów wsparcia dla bezpieczeństwa i rozwoju państw Sahelu oraz współpracy w realizacji tych działań na forum międzynarodowym. Obok zasługujących na potępienie aktów przemocy wobec ludności, stosowanych zarówno przez władze, jak i grupy terrorystyczne, szczególnie bulwersują przypadki uprowadzeń obywateli europejskich. Stanowczej reakcji społeczności międzynarodowej wymaga ponadto problem gwałtownego rozprzestrzeniania się na obszarze Sahelu ciężkiej broni jako pokłosia konfliktu libijskiego.